Die grundsätzliche Frage ist doch, wie wir aus diesem Wachstumszwang herauskommen. Wie können wir Wirtschafts und Finanzkrisen in Zukunft verhindern? Wenn ich mir diese Frage stelle, dann werden wir vermutlich um eine fundamentale Reform des Geldsystems nicht herumkommen. Darum müssen wir endlich einmal Fragen debattieren, wie die, ob es nicht wieder sinnvoll wäre, dass wir die Geldschöpfung in staatliche Hand bringen, ob es nicht sinnvoll wäre, dass man die Kreditvergabe der Banken wieder an den tatsächlichen Bargeldbestand bindet.